Noi avremo in futuro un programma della ricerca più ricco, più efficace e più semplice, speriamo, e più trasparente. Sicuramente più attento alle ricadute economiche e sociali, come è stato sottolineato, e attento all'innovazione, e penso che per l'apertura su questo capitolo dell'innovazione bisogna dare sicuramente un merito al Commissario Moedas.

Quello sulla ricerca io penso sia uno dei programmi di maggior successo dell'attività dell'Unione europea e in nessun altro campo come questo si può dire che l'unione fa la forza, ci dà la capacità di affrontare tematiche assai complesse che ogni singolo paese non potrebbe nemmeno affrontare. Allora, sono soddisfatta, personalmente, del sostegno dato nel nuovo programma alle piccole e medie imprese, parte essenziale dell'economia europea e di quella italiana. E lo strumento per le PMI è bene che sia contenuto in Orizzonte Europa anche per il futuro, perché ha dato buoni risultati. Una sola parola ancora sulle priorità richiamate quelle della salute, elemento essenziale per la vita dei cittadini, e quelle del clima. Oggi abbiamo ascoltato Greta e penso che il modo migliore per garantire il futuro ai giovani sia proprio quello di impegnare risorse il più possibile sostanziose per affrontare il cambiamento climatico e le nuove sfide che questo ci pone.